Ich möchte Herrn Kommissar Andor sagen, dass wir seinen Dank für die Zusammenarbeit in Sachen Agenturen mit Freude hören.

Deswegen sollte die Kommission wissen, dass sie uns an ihrer Seite hat. Wir müssen bei den Agenturen mehr Druck machen.

Dafür gibt es viele gute Argumente. Wir haben Probleme mit der Größe der Agenturen und damit mit ihrer Effizienz. Wir haben Aufsichtsorgane, die mehr Aufsichtsräte haben, als die Agenturen Mitarbeiter haben. Das sind alles Dinge, mit denen die Europäische Union jeden Tag an Ansehen verliert, weil sich jeder, der sich das ansieht, an den Kopf greift und sagt Das könnt ihr doch nicht wirklich ernst meinen.

Wir haben in zehn Jahren bei einigen Agenturen wie z.